Spodaj podpredsednik, spoštovane kolegice in kolegi! Investicija v blok šest Termoelektrarne Šoštanj je ena izmed največjih investicij v energetiko v Sloveniji. Že od vsega začetka so o projektu mnenja o Sloveniji deljena. Prav tako, kot so deljena mnenja o sončni in vetrni energiji. Pa vendarle je dejstvo, da bomo za subvencije obnovljivim virom energije namenili dve milijardi evrov, pri čemer tovrstna proizvodnja pomeni le pet procentov od celotne proizvodnje električne energije v Sloveniji. Električna energija se v Šoštanju proizvaja že od leta tisoč devetsto šestinpetdeset. Že vrsto let se torej v Termoelektrarni Šoštanj proizvaja elektrika za eno tretjino vseh slovenskih potreb. Stroka je v veliki meri poenotena, da je TEŠ pomemben ne za ne le zaradi količine proizvedene električne energije, temveč tudi ali pa zlasti zaradi sistemskih storitev predvsem sekundarne regulacije. V Sloveniji nudijo sekundarno regulacijsko rezervo predvsem termoelektrarne, Termoelektrarna Šoštanj in določene hidroelektrarne, pri čemer, katerih je potrebno poudariti, da je zmožnost nudenja sekundarne regulacije slednjih v primeru neugodne hidrologije precej omejena. TEŠ je do sedaj za gradnjo bloka šest pridobil vsa potrebna soglasja Vlade Republike Slovenije in resornih ministrstev. Vlada je projekt uvrstila v resolucijo nacionalnega energetskega programa in v resolucijo o nacionalnih in razvojnih projektih za obdobje dva tisoč sedem-dva tisoč triindvajset, ki je bil sprejet v letu dva tisoč šest in noveliran v letu dva tisoč osem. Spomladi leta dva tisoč devet pa je bil uvrščen tudi v zeleno knjigo za nacionalni energetski program Slovenije. Prva ocena vrednosti je bila šeststo enaindevetdeset milijonov evrov. A po izdelani investicijski dokumentaciji je bila v letu dva tisoč šest vrednost investicije milijarde sedemdeset milijonov evrov. In to je bila verjetno prva realna ocena stroškov projekta, vse ostalo so bile bolj ali manj ocene čez palec. V NIP dva, ki je bil pripravljen takoj po podpisu pogodbe leta dva tisoč osem, je investicijska vrednost po tekočih cenah znašala milijardo štiristo štiriindvajset milijonov evrov. NIP tri je bil pripravljen v novembru dva tisoč devet, kjer so na zahtevo HSE, tako je bilo povedano tukaj na eni izmed preteklih sej preteklih odborov, morali znižati investicijsko vrednost na milijardo sto devetinosemdeset milijonov evrov, in da je bila takrat vrednost podcenjena. Ponavljam: na zahtevo HSE. In tudi v NIP-u štiri in pet je bila vrednost umetno znižana na milijardo tristo dva milijona evrov. Verjetno so v NIP šest povzetki vseh naštetih dokumentov, ki vključujejo tudi kazalce ekonomike investicij ter pojasnila o odstopanjih. Sedanji direktor TEŠ-a je v intervjuju za lokalni časopis nas čas povedal, citiram objavo z dne sedemindvajsetega novembra dva tisoč štirinajst. Ko sem prišel leta dva tisoč dvanajst na HSE, smo dobili zaprosilo od poslovodstva HSE, da preverimo, ali je kje drugje kakšen primerljiv objekt, ki je tudi v gradnji. Primerljiv objekt pomeni enake moči, uporabe primerljivega energenta, primerljive tehnologije in izkoristka. Iz podatkov bi lahko sklepali, da je bil projekt bloka šest celo nekoliko cenejši od drugih. Konec citata. To je povedal direktor, ki uživa zaupanje sedanjega vodstva. Socialni demokrati si želimo, da bi izvedeli, kdo je kaj narobe naredil, in naj za storjene nepravilnosti tudi odgovarja. Socialni demokrati si želimo, da se zadeve temeljito raziščejo. In kot smo že povedali, zato želimo tudi, da vlada čimprej pripravi zakonski predlog, ki bo dal osnovo za izvedbo neodvisne preiskave izgradnje in revizije poslov pri izgradnji bloka šest Termoelektrarne Šoštanj. Res pa je, da naša podpora tem aktivnostim očitno nekoga moti. Kakor je tudi res, da nam ni in nam ne bo vseeno za usodo delovnih mest v Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj. In nenazadnje je tudi res to, da ne pristajamo na pavšalne trditve in obtožbe, ki določajo krivca za nepravilnost, za nepravilnosti kar čez palec in brez občutka za kakršnokoli odgovornost v primeru, da se bodo obtožbe izkazale za neresnične in neutemeljene. Premogovnik Velenje je imel v drugi polovici osemdesetih let preko pet tisoč šeststo zaposlenih, v preteklih letih se je število zaposlenih zmanjševalo. Danes je v skupini PV zaposlenih okoli dva tisoč petsto delavcev. Po načrtih TEŠ-a se glede na zaustavitev bloka tri in štiri obstoječe obratovalno osebje prerazporedi na blok šest. Prav tako se za podporne funkcije uporabi obstoječe osebje, ki ta dela že izvaja. V NIP-u je predvideno, da bo po obratovanju bloka šest poleg njega v obratovanju ostal le še blok pet. Tako da je v letu dva tisoč petnajst predvidenih štiristo devetindvajset zaposlenih, v dva tisoč sedemnajst tristo petindevetdeset, in se postopoma po naravni poti z upokojitvami zmanjšuje. Brez bloka šest pa bi bilo v letu dva tisoč šestnajst zaposlenih štiristo pet, v letu dva tisoč sedemnajst tristo enainpetdeset, in tako do leta dva tisoč sedemindvajset, ko ne bi bilo več nobenega zaposlenega. Vlada Republike Slovenije mi je na moje poslansko vprašanje - "Katera so največja prepoznana tveganja za unovčitev državnega poroštva?" - odgovorila. Da je prepoznavanje tveganj obdelano v NIP šest, ki je v pripravi. Največji tveganji sta tveganje neizpolnjevanja z bankami pogodbeno dogovorjenih finančnih količnikov in drugih zavez ter tveganje neizpolnjevanja z bankami pogodbeno dogovorjenih količnikov na nivoju HSE. In na verjetnost uresničitve teh tveganj najbolj vplivajo tveganje, da ne bo dosežena cena premoga, ki je bila predvidena v investicijskem programu, tveganje, da ne bo dosežena cena električne energije, kot je bilo predvideno v investicijskem programu, tveganje povečanega števila izpadov bloka v fazi rednega obratovanja in posledično zmanjšanje števila obratovalnih ur, in tveganje, da investicija ne bo zaključena v predhodno pogodbeno dogovorjenih terminskih planih. Pa bi še enkrat omenila, da je bilo to v državnem zboru povedano, da so na zahtevo HSE morali znižati investicijsko vrednost na milijardo sto devetinosemdeset milijonov evrov. In da so se zavedali, da je bila takrat vrednost podcenjena. Na tej točki bi moral nekdo odgovarjati. In kaj danes spremljamo, kaj se dogaja v Šaleški dolini. Nezadovoljni delavci v Premogovniku Velenje, ki so najmanj krivi za nastalo situacijo, zniževanje plač, grožnje z odpuščanjem, odprodaja premoženja. In kakšno je stanje v Termoelektrarni Šoštanj? Podaljšalo naj bi se obratovanje bloka štiri, ki pa je že danes za okolje bolj obremenjujoče, blok pet, ki pa je bil predviden za rezervo do leta dva tisoč sedemindvajset, pa naj bi kmalu prenehal z obratovanjem. Za blok šest pa pravzaprav ne vemo, obratuje ali ne obratuje. Po Termoelektrarni Šoštanj pa se že sprehajajo predstavniki nemške družbe RWE, ki je pred dobrim letom stopila že v hrvaško energetiko. Res je potrebna parlamentarna preiskava, da se poleg vsega navedenega v zahtevi za odreditev parlamentarne preiskave ugotovi, ali so vsi posamezniki, ki so zastopali, in tudi tisti, ki še danes.